Das ist ein Fehler in dieser Liste. Wir sollten für Antrag 6 stimmen, und das klärt wahrscheinlich unser Stimmverhalten jetzt in einer entscheidenden Situation.